Però per il futuro, per gli atti di incremento del testo che verrà votato oggi, bisogna secondo me evitare di cadere in alcune forzature ideologiche. Non basta creare ricchezza per combattere la povertà, la povertà si combatte se c'è ricchezza, ma solo se ci sono meccanismi ridistributivi equi, diversamente e paradossalmente si possono aumentare addirittura le differenze. Poi la ricchezza va creata tenendo conto del rispetto dell'ambiente e dei diritti universali delle persone, non a qualunque costo e prescindendo dalle condizioni di chi ha un ruolo attivo nel fare tutto questo. Per questo motivo, credo che dovremo insieme lavorare, per individuare un sistema di premi e di sanzioni gli obiettivi importanti vanno stimolati, quando si realizzano devono essere premiati, ma quando c'è una deviazione dalla linea di condotta virtuosa servono anche delle sanzioni. So che è molto difficile, ma è un terreno sul quale il Parlamento e la Commissione si dovranno misurare.